A myslím si, že je na tom kus pravdy.

Já chci zmínit kauzu jedinou. Je to kauza Evy Michalákové, která se řeší v Norsku pět let. Před pěti lety v Norsku odebrali dítě matce a otci na základě podezření ze zneužívání.

Eva Michaláková a její děti jsou občany Evropské unie. A co udělala Evropská unie pro to, aby se tyto děti vrátily k jejich matce? Proč Evropská unie přihlíží tomu, že děti mají být v Norsku adoptovány? Myslím si, že toto jsou zločiny, které nám naše děti nezapomenou, a zločiny, které my musíme okamžitě řešit.